Ich glaube, das können wir so nicht durchgehen lassen. Ich glaube, der Freundschaftsvertrag, der seinerzeit geschlossen worden ist, der ist durch die militärische Aggression Russlands schon obsolet gewesen. Wir sollten prüfen, ob das Abkommen von 2003, das das Asowsche Meer zu einer Art Binnensee zwischen der Ukraine und Russland erklärte, vielleicht die rechtliche Position der Ukraine schwächt und ob nicht UNCLOS, also die internationalen Regelungen, besser sind für die rechtliche Stellung der Ukraine.